Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. No, morem reči ta, odnos gospoda državnega sekretarja me je pa resnično zmotil. To je pa preseglo vse meje. Kako se pa ta človek obnaša, pa mislim, da ni ni primerno za državni zbor. Pa ne za državnega sekretarja. Med drugim je povedal tudi to, da pripravljajo in, usklajujejo zakonodajo. Štiri leta! Peto leto teče. Še vedno pripravljate in usklajujete. Kako dolgo? Jaz vas to sprašujem. Gospod državni sekretar, kako dolgo še vi mislite usklajevati? Državljanke in državljani, gasilke in gasilci imajo tega čez glavo. Samo čakamo, čakamo ali na sistemske ali take ali drugačne rešitve vedno samo usklajujemo. In od tega ljudje ne morejo živeti. Dajte si to dopovedati. In rekli ste, da rabite samo trideset sekund imate dovolj, da poveste, o tem zakonu to, kar mislite, da je da je prav. To je vaše mnenje, gospod Bizjak. To pa še ne pomeni, da je to mnenje, ki vzdrži. Vaše mnenje je očitno takšno zato, ker ste pač nepravi človek za tisto mesto. Ker če bi bil pravi človek, bi te rešitve že zdavnaj bile, na mizi poslanskih skupin. Ne glede na to, iz katere stranke prihajate. Pa tega niste storili v štirih letih. In tudi zdaj v petem letu ne, zato vam mi ne zaupamo. In ne verjamem.